No podemos hablar de terrorismo en Somalia sin antes señalar al elefante sentado en la habitación un Estado, Arabia Saudí

La verdad incómoda Arabia Saudí es el Estado fundador y el mayor promotor del wahabismo, y es socio preferencial de la Unión Europea. Sí, de esta Unión Europea de la coherencia política. Al terrorismo se le combate con desarrollo sostenible, con integración y cohesión social, con redistribución de la riqueza, no con militarización. La estabilización de Somalia requiere que pongamos fin a la hipocresía de nuestra acción exterior. La ayuda al desarrollo no debe condicionarse a la cooperación en política migratoria, sino que debe centrarse en alcanzar los ODS. Pero, tristemente, el mayor gasto con diferencia de la comunidad internacional en Somalia es el militar. No objetaríamos si los drones repartieran inclusión social y derechos humanos, pero sabemos que —producto de nuestra coherencia política— esto dista muchísimo de ser así.